In een tijd van economische crisis met onverminderd slechte vooruitzichten voor 2010 heeft een succesvolle afronding van de DOHA ronde de hoogste politieke prioriteit.

Hoe kijkt u aan tegen de formatie van een zogenoemde groene kopgroep binnen de WTO van landen die af willen van handelstarieven voor duurzame producten om zo het gebruik van die producten te bevorderen. En Commissie, deelt u de mening van de Nederlandse vertegenwoordiger, dat het onderhandelingssysteem van de WTO onvoldoende is meegegroeid met de globalisering?